Man soll auch berechtigter Weise gucken, ob es nicht dann auch im Kontrollsystem Schwächen gibt, ob nicht im Kontrollsystem auch die Kontrollfunktionen nicht mehr funktionieren.